Ja, hvala lepa. V demografsko ogroženi in pa redko poseljeni občini na južni meji Loški Potok so se odločili, da bi v objektu, ki je na razpolago, v eni etaži pripravili varovana stanovanja in v zgornji etaži stanovanja za mlade družine. Za pripravo oziroma izvedbo tega projekta potrebujejo skromnih petsto tisoč evrov, gre pa za pomemben projekt, ker je pač to eden izmed načinov, da se stabilizira odlivanje prebivalstva z južne meje v večja središča. Skratka, pričakujem, da bi s tem, potrditvijo tega amandmaja omogočili občini, da tudi nekaj stori na varovanju oziroma starejših in pa seveda tudi na ohranjanju prebivalstva v svoji lokalni skupnosti. Hvala lepa.